Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich bin dankbar für die breite und einheitliche Positionsbeschreibung durch die anwesenden und engagierten Abgeordneten und werde meiner Kollegin Reding darüber berichten und sie ermuntern, bis Jahresende eine umfassende Mitteilung über die Stärken und Schwächen des geltenden europäischen

Aber erstens finden bei grenzüberschreitenden Fällen aufgrund nicht immer optimaler Kooperation der Behörden in den Mitgliedstaaten viele Fälle überhaupt nicht Anwendung und werden überhaupt nicht verfolgt. Zweitens fehlt es oftmals an der strafrechtlichen Umsetzung. Das Strafrecht ist wiederum Sache der Mitgliedstaaten, sowohl bei der materiellen Festsetzung von Strafen wie bei der formellen Verfolgung von Fällen durch Behörden, durch Staatsanwälte oder auch vor Gericht.

Die Richtlinie aus dem Jahre 2006 umfasst unlautere Geschäftspraktiken lediglich im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und nicht zwischen Unternehmen und Unternehmen. Das heißt, sie schützt zuallererst den Privatbürger vor diesen betrügerischen Firmen und schützt nicht den Bürger als Unternehmer, als Freiberufler, als Händler, als Kaufmann, als Handwerksmeister, als KMU vor diesen betrügerischen Unternehmen.

Insoweit war dies, was Sie jetzt aus der Praxis zu Recht beklagen, damals als europäische Regelung nicht gewollt. Die Richtlinie war damals ein ehrgeiziges europäisches Projekt, und die Kommission hatte damals die Sorge, dass man den ganzen Vorschlag an die Wand fährt, dass es zu überhaupt keiner Richtlinie kommt, wenn die Kommission auf der Ausweitung auf die Beziehung Betrüger Bürger bestanden hätte. Möglicherweise ist jetzt im Lichte der von Ihnen hier aufgeführten konkreten Beispiele und der von der Kommission aufgedeckten Missbrauchsfälle eine Ausweitung der Richtlinie auf den Bezug Betrüger Bürger in der Novelle, die im nächsten Jahr kommen soll, möglich.

Es gibt andere Mitgliedstaaten Sie haben von einigen hier berichtet bei denen genau dieses in ihrem nationalen Recht nicht befriedigend geregelt ist.